Spoštovani vsi prisotni. Med romskimi skupinami oziroma skupnostmi v Sloveniji so velike družbene razlike, ki temeljijo predvsem na okoliščinah in razmerah, v katerih te skupine prebivalstva živijo pa tudi na njihovih kulturnih praksah in sprejetosti v lokalnem okolju. Največkrat so tam močni stereotipi in predsodki. V povprečju je v Prekmurju družbeno-ekonomski položaj romskega prebivalstva boljši kot na Dolenjskem, v Posavju in Beli krajini oziroma preostalih okoljih, kjer ti prebivalci živijo. Razlike v družbeno-ekonomskem položaju, načinu življenja, izobrazbi, zaposlenosti, verski pripadnosti in šegah ter navadah so velike tudi med tako imenovanimi netradicionalno naseljenimi pripadnicami in pripadniki romske skupnosti, ki večinoma živijo v večjih mestih, na primer: Ljubljana, Maribor, Celje, Velenje, Jesenice. V povprečju romsko prebivalstvo uvrščamo v najnižje socialne sloje za katere je značilna revščina, čeprav je seveda tudi romska skupnost notranje razslojena, je ne glede na to socialni status romskega prebivalstva v večini primerov še vedno izrazito nižje od socialnega statusa večinskega prebivalstva. Neugoden družbeno-ekonomski položaj pripadnikov romske skupnosti je povezan z revščino. Nizko stopnjo izobrazbe, visoko stopnjo brezposelnosti, neprimernimi bivanjskimi razmerami, slabim zdravstvenim stanjem in predsodki ter stereotipi o Romih. Ti negativni dejavniki, katerih vzroki in posledice so medsebojno tesno povezani in prepleteni, ustvarjajo zaprt krog izključenosti, iz katerega pripadnice in pripadniki romske skupnosti sami ne morejo ali zelo težko izstopijo. Posledično nimajo družbene moči, so zunaj dogajanja, trajno odrinjeni na družbeni rok in odvisni od socialnih pomoči. Tudi med sabo so nepovezani, razdrobljeni po naseljih in večinoma neorganizirani oziroma je njihova organiziranost strukturirana v lokalnih romski skupnosti, ki je največkrat omenjena na posamezno naselje, lahko pa se povezujejo družine iz več naselij in regij. Pogosto se torej zgodi, da so tisti, ki so začeli prevzemati naprednejše norme in pravila onemogočeni v lastni sredini. Ko so obravnavani, so obravnavani kot problem, ki ga je treba obvladovati in ne reševati. Ti problemi in potrebni ukrepi so lahko integracijski, nadaljevalni in tudi razvojni, odvisno od potreb v regiji. Razlike niso samo med regijami, ampak so tudi med tako imenovanimi lokalnimi skupnostmi v regiji ali celo med naselji ali deli naselij v okviru ene lokalne skupnosti. Prav iz teh razlogov je za doseganje napredka na tem področju poleg vladnih ukrepov nujno ukrepanje na lokalni ravni, pri čemer je ključno izhodišče dejansko stanje v posameznem okolju. V LMŠ, Listi Marjana Šarca, pozdravljamo opravljano delo s strani urada Vlade Republike Slovenije, ki je potekalo v zadnjih letih in je omogočilo ključne spremembe in dopolnitve Zakonu o romski skupnosti v Republiki Sloveniji. Sprejeti je potrebno Zakon o romski skupnosti, ki je bil pri pri nekako prekinjen zaradi odstopa prejšnje vlade. Novi Zakon o romski skupnosti bo omogočil ključne rešitve za izboljšanje položaja romske skupnosti. Pozdravljamo tudi sprejem nacionalnega programa ukrepov Vlade Republike Slovenije za obdobje od leta dva tisoč sedemnajst do leta dva tisoč enaindvajset, ki je določil pomembne smernice na različnih področjih, ki so ključne za romsko skupnost v Sloveniji. Na področju izobraževanja opažamo pozitivno povečanje zgodnjega vključevanja romskih otrok v izobraževalni sistem. Pri tem pa je potrebno z vso zavzetostjo obravnavati skupaj posameznika, zveze Romov Slovenije in tudi predsednika, ki je opozoril na porast premeščanja romskih otrok v šole s prilagojenim programom. Opaziti je povečanje vključenosti Romov v aktivne politike zaposlovanja. V sklopu strategij in resolucij so se izvajali projekti, da bi izboljšali položaj Romov na trgu dela. Ti projekti so se nanašali na uspešen vstop na trg dela, na primer Romska hiša, in spodbujanju socialnega podjetništva v okviru vzpostavitve treh socialnih podjetij. Ne moremo pa se strinjati z očitki predsednika Zveze Romov Slovenije, da projekte in pa projektne možnosti zaposlovanja romske skupnosti nimajo pogojev za dolgotrajne učinke. Na področju socialne vključenosti Romov so se izvajali projekti v okviru ciljev in ukrepov, izpostavljenih v strategijah in resolucijah, kjer so bili in bile izpostavljene ranljive skupine, zlasti otroci in mladostniki. Poudariti, poudariti moram tudi projekt opolnomočenja romskih žensk iz leta dva tisoč petnajst, saj je omogočil boljše informiranje ter krepitev vloge žensk in s tem prispeval k večji enakopravnosti romskih žensk in deklic. Za povečevanje vključenosti Romov v poznejše obdobje izobraževalnega sistema pa je predvsem pomembna vloga s strani podajanja informacij Romom o pogojih za pomoč štipendiranja. Zdravstveno varstvo, delovati so, delovali so številni projekti, delavnice, konference z namenom ozaveščanja in informiranja romske skupnosti o zdravju in uveljavljanju pravic do zdravstvenega varstva. Še posebej je bila namenjena pomoč informiranje in skrb za mladostnice, ženske in otroke. Sofinanciralo se je enajst projektov v letu dva tisoč šestnajst in dva tisoč sedemnajst, ki so prispevali k izboljšanju bivanjskih razmer Romov. Predsednik Foruma romskih svetnikov je tudi pohvalil dobre prakse integracije Romov v prostor, vendar izpostavil tiste občine, kjer lokalna skupnost ne vključuje romskih naselij v poselitveni načrt. Ministrstvo za kulturo je financiralo od leta dva tisoč petnajst do dva tisoč sedemnajst dvesto enainpetdeset projektov, poleg tega so bili financirani programi radija, televizije, ki so pripomogli k ozaveščanju javnosti o romski kulturi in jeziku. Zakon o varstvu pred diskriminacijo iz leta dva tisoč šestnajst je izpostavil ključno vlogo policije, več partnerskega sodelovanja z lokalno skupnostjo, državnimi organi in civilno družbo, večji občutek varnosti, večje zaupanje v delo policije ter učinkovito prečevanje in preiskovanje kriminala. Pomembno je tudi sodelovanje policije z Romi v okviru nacionalne platforme za Rome. Zagotovo je za uspešno vključevanje pripadnikov romske skupnosti v širšo družbeno potrebno vzpostaviti stalen dialog in sodelovanje med lokalno skupnostjo, romsko skupnostjo in državo. Poslanska skupina LMŠ, Liste Marjana Šarca, ugotavlja, da integracijska politika države do Romov poteka na solidni ravni in da je bistveno ne zatira pogojev, ne ohranjuje njihove, ne ohranjuje njihove kulturne identitete, ki se manifestira skozi različne oblike umetniškega in siceršnjega ustvarjanja. Romi so državljani Republike Slovenije, tako kot smo vsi ostali, ne glede na raso ali versko prepričanje, in vsako državljan ima pravico zahtevati, vendar tudi dolžnost prispevati.